það er nú hjartnæmt að finna fyrir því hversu tamt það er orðið þingmönnum sjálfstæðisflokksins hér á tungu orðið ómöguleiki það greinilega hefur verið sett í gang eitthvert æfingaprógramm um það að allir segi það sem oftast það er nú ánægjulegt að það er einhver stemning í þingflokknum mig langar að segja það að hér er ekkert flókin atkvæðagreiðsla undir við erum bara að tala um dagskrártillögu ég held að menn ættu nú bara alveg að róa sig með það við erum bara einfaldlega að tala um tillögu sem er þeirrar gerðar að hún brennur inni ef hún fær ekki afgreiðslu núna í þessari viku hún hefur gildi bara þessa fáu daga og þess vegna er málefnalegt og eðlilegt og gott fyrir lýðræðið og gott fyrir þingið að koma tillögunni á dagskrá

þetta snýst um það hvort við viljum að þingið fá að fjalla um mál sem er lokað inni svona í tíma sem brennur annars inni er ekki allt í lagi